Ces secteurs ont toujours été les parents pauvres de l'élevage et les difficultés qu'ils rencontrent sont accentuées par les effets néfastes de la mondialisation et des accords de libre échange. Ce rapport présente de nombreuses mesures visant à améliorer la situation, notamment un statut protégé du loup raisonnable, la baisse des exigences de marquage dans les petites exploitations, une baisse des exigences liées au verdissement de la PAC, une mise en avant de l'élevage en extérieur et des méthodes traditionnelles de pâturage ainsi qu'une remise en cause de la présence de ces viandes dans les accords de libre échange.